Însă zonele transfrontaliere au o caracteristică importantă, cea a tradițiilor multiculturale comune și a diversității etnice, elemente care conferă de obicei o bază solidă pentru acțiunile de la om la om, dar și pentru cele de la comunitate la comunitate în diverse domenii. Știm cu toții că zonele transfrontaliere se caracterizează de multe ori printr un nivel al șomajului de la mediu la ridicat, având însă diferențe interregionale semnificative, precum și printr un nivel important al șomajului ascuns, determinat de lipsa înregistrării persoanelor fără loc de muncă. Ca atare, consider că o abordare integrată a pieței muncii din zonele transfrontaliere poate fi benefică pentru găsirea de soluții la problemele structurale și ar apropia cererea față de ofertă.